Az Európai Számvevőszék színvonalas munkát végzett az Unió 2009 es költségvetésének ellenőrzésével kapcsolatos jelentésének elkészítése kapcsán, ezért elismerés illeti Caldeira elnök úr, illetve az Európai Számvevőszék tagjainak a munkáját, tevékenységét. Egyetértek azokkal a kollegákkal, akik azt mondják, hogy a jelentés világosan és egyértelműen megmutatja, hogy az uniós források fölhasználását illetően a tendencia javuló, a hibaarány összességében csökkenő. Ugyanakkor a jelentésből világos és egyértelmű következtetéseket kell levonnunk a tekintetben, hogy nekünk itt, a Parlamentben, a Bizottságban, az Unió más intézményeiben mit kell csinálni. A csökkenő hibaarány is nem kevesebbet jelent, mintsem hogy az Európai Számvevőszék azt mondja, hogy több milliárd eurónyi uniós forrás felhasználása hibás, szabálytalan, esetleg bűncselekmény elkövetésének a gyanúját is felvetheti.

A lépések közül én azt szeretném kiemelni, hogy rendkívül fontosnak tartom, hogy az elkövetkezendő időszakban az Európai Számvevőszék országokra lebontva mutassa meg, hogy az uniós források felhasználása tekintetében melyik országban milyen mértékű a hibaarány, milyen színvonalú az adott országban az ellenőrzési mechanizmus működése.